Myslím, že všichni uznáváme, že 3D tisk je velká příležitost, podporuje inovace, zefektivňuje výrobu, je tedy výhodná jak pro podniky, tak také pro spotřebitele a je také velmi výhodná i z hlediska ekologického. Ale je potřeba vědět, že má svá rizika, a především co se týká bezpečnosti, ochrany práv duševního vlastnictví a právní odpovědnosti. Proto se domnívám, že je třeba zvážit, zda je možné najít společná pravidla právě na úrovni evropské, aby tedy nedocházelo ke snadnému a beztrestnému padělání uměleckých i jiných děl.